Poštovani gospodine predsjedniče, želim govoriti o jednom europskom projektu koji Komisija nije klasificirala kao prioritetni europski, nego nacionalni, hrvatski. Ovdje se radi o povezivanju jednog dijela Europske unije koji nije otok, a koji nije povezan s matičnom zemljom, a niti s Unijom. Radi se o Dubrovniku i izgradnji mosta za koji željno iščekujemo rezultate predstudije izvodljivosti koja će sutra biti objavljena. Ne čini li vam se paradoksalnom situacija da morate dva puta pokazati putovnicu da biste došli iz jednog dijela Europske unije u drugi dio, a istovremeno se zalažemo za mobilnost i jedinstveno tržište koje se temelji na slobodi kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala. Koristim ovaj trenutak kako bih sve vas kolege iz svih krajeva Unije upoznala s problemom prometne izoliranosti Dubrovnika i samim time diskontinuiteta Europske unije jer koliko god želim da Bosna i Hercegovina što prije ispuni kriterije za pridruživanje, toliko to nije realno uskoro očekivati. Uvjerena sam da će nam Komisija omogućiti sredstva iz Regionalnog fonda i fonda Schengen Facility te da ćemo zajedničkim naporima ovaj davno započeti Pelješki most izgraditi i da će s punim pravom nositi naziv europski most.